Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Europejskiej. Zanim oddam głos przewodniczącym partii grup politycznych w Parlamencie Europejskim, chciałem jeszcze raz podkreślić wagę wizji, którą przedstawił pan premier Zapatero. Jest to wizja rozwoju Unii Europejskiej, oparcie się na metodzie wspólnotowej. Dziękuję panu premierowi także za podkreślenie roli Parlamentu Europejskiego, która w wyniku traktatu lizbońskiego zdecydowanie wzrosła i ta właśnie współpraca pomiędzy Radą Europejską, Radą Ministrów a Parlamentem Europejskim będzie podstawą przyszłej struktury i balansu międzyinstytucjonalnego

Dzisiaj prognozujemy nasze działania na wiele lat.

Dlatego to, co wydarzy się w czasie prezydencji hiszpańskiej, jest tak ważne, bo ustali zwyczaje polityczne, które utrwalą nasz sposób działania, a także efektywność Unii Europejskiej. Prezydencja hiszpańska ma tu szczególne znaczenie i dziękuję za przedstawienie wizji, która w dużej mierze jest zbieżna z wizją Parlamentu Europejskiego.

Szczególnie dziękuję panu przewodniczącemu Komisji za przedstawienie Strategii 2020 i sposobu jej koordynacji. Jest to sprawa zasadnicza w jaki sposób będziemy koordynować w przyszłości strategię 2020 tu także potrzebne jest oparcie się na metodzie wspólnotowej.